Najlepša hvala za besedo. Jaz sem zelo ... Sem spremljala vsa stališča vseh poslanskih skupin, predvsem me je zanimalo stališče koalicijskih strank, in moram reči sledeče, da večinoma je bilo izpostavljeno, da je pač to minister iz kvote Stranke Alenke Bratušek, kar seveda spoštujemo, ste v koaliciji, med vami veljajo določeni dogovori, ampak na neki način si pa lahko tudi to razlagamo tako, da se pa že v z druge strani pa ograjujemo, zdaj, saj če ta minister ne bo v redu, saj to je pa minister, ki je pač po kvoti pripadal Stranki Alenke Bratušek in se zato pa na neki način ograjujemo od njega, ne. Tega si seveda ne želimo, ne, kar kot rečeno, če kje, smo pa bili poenoteni ravno na tem področju, ne. Tako da resnično, to je področje, kjer smo si tako opozicija kot koalicija enotni, izjemno pomembno je, da imamo tukaj sposobnega človeka in na konec koncev, da bomo seveda počrpali vsa sredstva, ki jih kot, država tudi lahko počrpamo. Zdaj ... izpostavljeno je bilo, da je to izjemno zahteven resor. Tudi tukaj mislim, da se vsi popolnoma strinjamo, sem pa včeraj čisto slučajno šla čez, na spletno stran vlade in tam gledam, ne vem, ko je naveden predsednik vlade in potem, kar štejem, podpredsednik vlade, podpredsednik vlade, podpredsednik vlade, kar pet jih imamo, ne, kar je, izjemno veliko, ampak žal, da bi pa to mesto pripadalo osebi, ki nekako pokriva evropska sredstva, kohezijo, tega pa žal ni, pa bi glede na zahtevnost resorja, glede na to, da je tukaj pa, če kje, pa res tukaj pomembno medresorsko usklajevanje, bi pa lahko rekli, ja, saj ta oseba bi si, bi pa mora biti podpredsednik vlade, ampak žal temu pač ni tako, to so seveda, ministri iz drugih resorjev, na žalost. In jaz upam, no, da zdaj, čeprav je bilo izpostavljeno, da to je prioriteta te vlade, to področje, ampak jaz mislim, da bi tudi z enim takšnim načinom to posebej poudarili. Kot rečeno, v črpanju smo izjemno slabi, ne bomo imeli izrednih sej na izredne seje, v kolikor se bo stanje v kratkem času bistveno izboljšalo, je pa treba vedeti, v zadnjem mesecu smo imeli tako rekoč mrtvi tek na tem področju, en mesec je minil od odstopa pa danes do imenovanja novega ministra in, nekih zamud si pa na tem področju resnično ne moremo privoščiti in nenazadnje vemo, da lahko v zelo kratkem izgubimo sto triinštirideset milijonov evrov. Hvala.